Señor presidente, como respuesta a las inhumanas medidas anunciadas por el señor Trump, el señor Weber, líder de los conservadores europeos, salió rápidamente a aclarar que nosotros no levantamos muros sino que construimos puentes. Imagino que esos puentes son el puente con Turquía, con Afganistán, con Sudán, Pakistán o Nigeria para deportar a las personas a las que aquí se les niega la protección internacional. O a lo mejor el puente se refería a ese acuerdo que se va a firmar con Libia para que sea la guardia costera de Libia la que intercepte a las personas migrantes y refugiadas en el mar y las lleve de vuelta a Libia. Hay un informe de hace dos meses de las Naciones Unidas en el que se documenta malnutrición, trabajo forzado, abusos sexuales, tortura y palizas en los centros de inmigrantes en Libia. Hay quien dice que son como campos de concentración.